Madame la Présidente, Madame la Vice présidente de la Commission européenne, chère Neelie Kroes, cher rapporteur, chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter mon ami, Gunnar Hökmark, pour son excellent rapport et l'esprit d'ouverture dont il a fait preuve tout au long de ces débats. Ce projet de rapport soutient dans les grandes lignes la proposition de la Commission européenne, notamment sur la nécessité de rendre disponible, au 1er janvier 2013, la bande des 800 megahertz libérée par le passage à la télévision numérique et l'extinction totale de la radiodiffusion en mode analogique de la télévision. La numérisation de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision rend disponible une quantité importante de fréquences désignées en termes de dividendes numériques. Ces fréquences disposent de qualités de couverture et de pénétration des bâtiments unanimement reconnues, on les appelle les fréquences en or. C'est dans ce contexte que la Commission européenne propose un premier programme développant la vision, pour les années 2011 à 2015, des questions stratégiques pour l'Union européenne en matière de spectre radioélectrique.

Tout d'abord, je crois qu'il faut que nous fassions cet inventaire proposé par l'article 8 il est préférable de s'appuyer sur un inventaire précis, rédigé par des experts en vue d'identifier les nouvelles bandes avant de mentionner explicitement les bandes de fréquences harmonisées. Si l'objectif de recherche de davantage de fréquences pour les communications haut débit sans fil doit être poursuivi et encouragé, il apparaît pertinent de s'appuyer sur cet inventaire sans préjuger de son résultat en désignant, sans expertise technique préalable, une ou plusieurs bandes de fréquences particulières. Le dernier point sur lequel je souhaite intervenir concerne l'utilisation des bandes de fréquences qui sont actuellement utilisées pour des besoins militaires. Il n'est pas contestable que la Commission n'a aucune compétence pour étudier les possibilités de partage de spectres avec les utilisations militaires. Je suis donc opposé à l'amendement qui modifie l'article 7, paragraphe 3, qui traite des besoins en matière de radiofréquences des politiques spécifiques de l'Union et qui utilise les fréquences civiles à des fins militaires.